Madame la Présidente, Madame la Vice présidente de la Commission, Mme Reding, je connais votre engagement et votre volonté de faire reculer tous les problèmes de violence.

Tous ces niveaux exigent que nous soyons d'une détermination absolument sans faille. Nous voyons bien qu'ici, à l'intérieur du Parlement, nous sommes tous déterminés, mais le problème se pose dès que nous sortons à l'extérieur.

Je crois donc que nous devrons faire extrêmement attention Marina Yannakoudakis l'a dit tout à l'heure à ce que l'éducation montre aux jeunes les bornes qui ne doivent pas être franchies, que ce soit les filles, dont il faut libérer la parole, mais que ce soit, aussi, les garçons, qui doivent comprendre et